În primul rând, aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră faptul că România, într adevăr, a fost dată ca exemplu de bune practici în ceea ce privește securitatea pe transportul naval.

De aceea, cred că și Comisia trebuie să se implice în susținerea celor două țări, pentru a finaliza și celelalte evaluări, ca să intrăm cu succes în ceea ce înseamnă spațiul comun al Uniunii Europene. Vorbim de o extindere a Uniunii Europene în totalitate, vorbim de o extindere pe valori.